Zaczniemy od komunikatu. Po konsultacjach z grupami politycznymi proponuję zmianę dzisiejszego wieczornego porządku obrad na podstawie art. 140 Regulaminu. Dzisiejsze wieczorne głosowanie ma planowo trwać od godz.